Naše diskusie o tomto štáte sú však stále viac frustrujúce. Je viac ako smutné, že európske ambície krajiny a jej občanov sú tak často paralyzované neschopnosťou miestnych politikov prijať dohody dotýkajúce sa základných princípov fungovania štátu. Ak má EÚ niesť zodpovednosť za budúcnosť a rozvoj Bosny, miestni politici musia niesť jasnú zodpovednosť za jej súčasný stav.

Ako je možné, že po štyroch rokoch od rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva a v kauze Sejdic a Finci nie je stále možné ich zakotviť v základnej zmluve? Veď ide o právo každého občana uchádzať sa o miesto v správe vecí verejných. To je minimálna požiadavka pre akúkoľvek krajinu, ktorá sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Hovorím o ambíciách Bosny a Hercegoviny stať sa súčasťou Európskej únie. Posledná správa o pokroku hovorí o malom pokroku alebo o vôbec žiadnom pokroku. Základným predpokladom do budúcnosti pre akýkoľvek pokrok je povinnosť predstaviteľov Bosny a Hercegoviny hovoriť o európskej integrácii jasným a jednotným hlasom. Bosna potrebuje reformy, nie pre Brusel a EÚ, ale pre občanov tohto štátu.